Señor presidente, el duradero escándalo de la ineficiencia de la Unión Europea en la acogida de refugiados y peticionarios de asilo se ha concentrado, desde hace muchos meses, en el Mediterráneo, donde han muerto miles de personas, donde sabemos que van a morir todavía cientos, miles. Autoridades locales, regionales, ONG e iniciativas humanitarias han contribuido a salvar muchas vidas. Lo racional, lo humanitario, sería aumentar los presupuestos y ayudas a instituciones y grupos, y una implicación mucho mayor de los Estados trabajando en red y combatiendo a quienes negocien con la desesperación.

La detención ayer mismo del alcalde de Riace pone claramente de manifiesto que la emergencia humanitaria se retuerce contra nosotros y deviene también la emergencia de nuestra propia responsabilidad.